Señor presidente, señor comisario, este Reglamento nos ofrece un marco legal a todos los Estados miembros para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París en los próximos años. Con el establecimiento de estos objetivos, la Unión Europea va a dar al sector unas orientaciones claras para que programen en el futuro sus inversiones y el desarrollo de la tecnología. El sector de los turismos y las furgonetas es de gran importancia en muchos países de la Unión Europea, principalmente en el mío, y los Estados miembros van a tener que experimentar una profunda transformación. Y disponer de este marco legal para una transición sostenible es importante. Pero esta transición debe garantizar que se cumplan los objetivos medioambientales al mismo tiempo que se mantiene o aumenta el nivel de actividad económica y el empleo. Por ello, tenemos que estar especialmente vigilantes con los colectivos y las regiones más vulnerables, y también tener en cuenta que la transición afecta no solo a la industria del automóvil, sino también a toda la industria de fabricación de componentes. Por ello, la Comisión Europea debe tener una verdadera política industrial, con la implicación de varias direcciones generales y con análisis y medidas específicas para los sectores industriales más importantes de la Unión Europea. Esta es una cuestión muy importante para los próximos años.